Chtěl bych za prvé poděkovat zpravodajce za odvedenou práci.

Správně se také předpokládá, že v budoucnosti počet případů, které budou předkládány Soudnímu dvoru ke zvážení, poroste i díky měnící se legislativě. Z tohoto důvodu považuji za velmi správné, že reagujeme na tyto trendy. Zejména vítám reformu Soudního dvora, která se kromě jiného projevuje zavedením naléhavého řízení o zrychleném předběžném řízení. Za krok správným směrem považuji také zřízení funkce přechodných soudců, která umožňuje, aby nedošlo při větším návalu případů ke zbytečnému prodlení. Je to jedna z mála možností, jak snížit finanční náklady a ztráty stranám, které se účastní soudu, pokud se řízení z nedostatku soudců prodlouží. Ze stejného důvodu považuji za správné rozhodnutí vytvořit funkci místopředsedy Evropského soudního dvora v naději, že i toto posílení umožní rychlejší rozhodování soudních institucí.